Il s'agit également de se mettre d'accord sur des normes communes en matière de nouvelles technologies.

Enfin, il s'agira d'abaisser les barrières douanières agricoles.

Et comme toujours les négociations sur ce nouveau traité seront menées dans le dos des Européens, qui le découvriront trop tard.